Wenn jetzt auch noch Opel in die Insolvenz getrieben worden wäre, dann wäre das ganz schlimm gewesen und hätte verheerende Folgen gehabt. Wir haben gerade die Schlussfolgerungen der Kommission gehört.

Wir haben heute gehört, was vielleicht nicht geht.

Das ist auch mein Wunsch an die nächste Kommission.